Spod poslanec, hvala lepa za vprašanje. Tako da lahko na uvodu pojasnim nekaj, kar vsi nekako spregledamo oziroma gledamo vstran, ne. Stroški v zdravstvu so nastanejo zaradi stroška delovne sile in seveda zaradi materialnih zaradi materialnih stroškov. Novih novi pacienti vedno povzročijo, dodatne stroške. Dinamika novih pacientov, ki vstopajo v, sistem, je jasna. In tule velja eno pravilo, da je oseba, treba vsako leto povečati program, če ne, pride do čakalnih vrst. Za dva devetnajst, za katere sem, odgovoren, lahko rečem, da smo nastavili nekaj sistemskih mehanizmov, ki upam, da bodo, odpravili čakalne dobe na ambulantni specialistiki. Kupili bomo namreč vse prve preglede, ki jih bojo, ambulante naredilo naredile. Poleg tega smo naredili en sistemski mehanizem, razmerje prvih in ponovnih niso več plačani od tako imenovanih, praznih točk. Kar se tiče lanskoletnega ... Se opravičujem. Točkah, ne praznih točkah, ampak negovorečih, negovorečem, elementu ali pa premalo govorečem. Kar se tiče lanskega leta, je bilo porabljenih od teh osemnajst milijonov oseminosemdeset procentov denarja. V sistem je prišel prepozno, da bi sistem lahko odreagiral. Skoraj do konca leta niso vedeli, koliko naj naredijo. Letos imajo izrecna, navodila, da morajo takoj, prvi-drugi mesec začeti s, spremljanjem čakalnih vrst in jih intenzivno krajšati. Zadeva je seveda, rekli ste dvesto sedemdeset milijonov denarja. Kam je ta denar šel? Ja, v začetku leta smo se z zdravniškim sindikatom pogajali o i v o povišanih plačah in tam je ta denar. Nekaj se je dvignil bolniški stalež nepričakovano. Zaradi tega, ker se ljudje pozno upokojujejo, tudi bolj hodijo v bolniški stalež. V mojih časih dva tisoč čakajočih nad eno leto v bolniškem staležu, zdaj jih je že sedem tisoč. In to stane. Vsako leto je za trideset milijonov evrov novih zdravil. V letošnjem letu smo si pri skrajševanju čakalnih dob otežili, posel s tem, da smo dali, za večje plače, ki jih delavci tudi potrebujejo, in skozi celovito, ravnotežje. Jaz se redno sestajam z direktorji treh največjih bolnišnic, ki pomenijo sedemdeset procentov, programa, slovenskih bolnišnic mesečno, prav zato, da smo fokusirani na skrajševanje čakalnih dob. Ja, konec leta dva osemnajst so čakalne dobe bile manjše. To lahko vsak mesec spremljate po izvajalcih, po strokah, v brošuri Inštituta, za varovanje zdravja. Vendar pa, sistem ima pač neko svojo kapaciteto, predvsem pa, nas moti, dejstvo, da govorimo o standarhin standardih in normativih in odločanja, koliko naj ena ambulanta, en specialist naj naredi, ne prepuščamo na prvi strani Zavodu za zdravstveno zavarovanje z vlogo aktivnega kupca. Na drugi strani pa menedžerju, ki razporeja ljudi na delo. Jaz imam včasih vtis, da se s tem delom, z organizacijo, koliko kdo naredi in koliko bi lahko naredil in kak način, malo manj ukvarjamo v menedžmentu. In ves moj fokus zdajle pri sanaciji slovenskih bolnišnic je še drugo poglavje, in pri dostopnosti, to se pravi zmanjševanju kršalnih dob je temu, posvečen. Praktično ves. Jaz sem Klinični center obiskal že petkrat, v štirih mesecih in skozi se pogovarjamo o teh in podobnih problemih. Enako je z ostalimi bolnišnicami.